Příležitost pro naše podniky a pro spotřebitelé rovněž, ale nesouhlasím s tím, aby byla připravována přílišná regulace tohoto prostředí, protože ta skýtá spoustu rizik. Vím, že jedna část té legislativy má vlastně již dvě desítky let za sebou, je tudíž poměrně stará v digitálním věku, je to jako 200 let. Na druhou stranu, bojím se toho, abychom skutečně důkladně zvážili, jaké konkrétní předpisy se budeme snažit do té legislativy vtělit, tzn. jaké konkrétní povinnosti. U autorského práva bych chtěl zdůraznit, že bychom se měli především zaměřit na možnost vypořádání práv pro celý vnitřní trh, ale neměli bychom příliš zasahovat do toho vlastního obsahu.

Já se stavím rozhodně proti tomu, aby ty povinnosti byly stejné jako u např.